Poštovana predsjedavajuća, kako danas stvari stoje, potpuno je jasno da će Crna Gora biti prva zemlja koja će biti novoprimljena članica Europske unije. Želim, naravno, vjerovati da će Crna Gora ispuniti svoje obaveze, što je u ovom izvještaju jasno podcrtano, i da će učiniti sve da se i medijske slobode i sve ostale slobode koje građani trebaju imati dovedu na onaj nivo kada zemlja postaje zrela za ulazak u Europsku uniju, ali ja ovdje želim reći i podcrtati naš problem. Gospodine povjereniče, ja znam da vi jako dugo pratite i odlično radite na zapadnom Balkanu, ali mi smo u situaciji da ćemo morati ovoga puta jasno reći da je regata princip princip ulaska u Europsku uniju. Ne blok, ne ne znam što, ne znam koje čekanje, nego regata princip. Tko je prvi došao na cilj, ima pravo ući u Europsku uniju, kao što je to, na kraju krajeva, i Hrvatska napravila.